Lo hice para resaltar sus contenidos y, sobre todo, para solicitar el más amplio respaldo parlamentario a este impulso al informe que hemos elaborado en tres comisiones, trabajando codo con codo JURI, LIBE y AFCO. Por tanto, ayer resalté la importancia que tiene construir una Europa de los ciudadanos, además de un mercado. Pero creo que éste es el momento de resaltar —en la agenda del Consejo que se celebra los próximos días 10 y 11 de diciembre— la importancia que tiene desde el punto de vista institucional, porque Lisboa va a reforzar este Parlamento. Y lo va a reforzar, sobre todo, en el espacio de libertad, justicia y seguridad y en la elaboración del plan de acción que deberá ser adoptado durante la Presidencia española porque el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea y el 295 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea mandatan esa cooperación institucional y nos obligan a llegar a un acuerdo de cooperación interinstitucional para desarrollar juntos la estrategia de implementación del Tratado de Lisboa, y a hacerlo, además, de conformidad con los criterios de mayor transparencia, subsidiariedad y cooperación con los Parlamentos nacionales, implicando, por tanto, en el desarrollo de la Agenda de Lisboa a los Parlamentos nacionales. Esto nos obligará a trabajar mucho más duramente. No va a simplificar nuestras vidas, las va a complicar. Y va a obligarnos, además, a un ejercicio de evaluación para aprender de la experiencia y, sobre todo, para hacernos respetuosos con este modelo de ser europeo y con los derechos fundamentales. También en lo relativo a la protección de datos se va a exigir una mayor implicación del Parlamento Europeo en el seguimiento de ese acuerdo tan importante en la relación bilateral con los Estados Unidos que ha sido evocado aquí en la sesión, el Acuerdo Swift. Pero lo más importante es que el Parlamento Europeo va a estar involucrado en la evaluación y el seguimiento del rendimiento de las agencias de la arquitectura institucional europea Europol, la Oficina Europea de Asilo y Refugio, Eurojust y la Agencia Frontex. Por tanto, quiero que en la agenda del Consejo Europeo se tenga conciencia de la importancia de reforzar el compromiso de actuación y trabajo cooperativo con el Parlamento Europeo y, en particular, de la elaboración y el seguimiento del plan de acción, que será adoptado durante la Presidencia española en el próximo semestre.